virðulegi forseti það má segja að allar þessar fjórar fyrirspurnir sem hafa legið hérna síðan í október tengjast en það var þannig að fyrrverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra jón kristjánsson tók á sínum tíma þá ákvörðun að sameina allar heilsugæslustöðvar á suðurlandi undir einn hatt heilbrigðisstofnun suðurlands það má segja að þessi ákvörðun hafi ekki verið tekin í samráði við starfsfólk heilsugæslustöðvanna eða sveitarstjórnir heldur tilkynnt að svona ætti þetta að vera skoðanir heimamanna á þessu fyrirkomulagi voru skiptar til dæmis mótmælti bæjarstjórn sveitarfélagsins ölfuss þessari ákvörðun harðlega og óskaði eftir að yfirtaka rekstur heilsugæslustöðvarinnar þar en þeirri beiðni var held ég aldrei svarað eftir að þessi ákvörðun lá fyrir má segja að heimamenn ásamt stjórnendum heilbrigðisstofnunar suðurlands hafi lagst á eitt til að vel tækist til og það hafi gengið eftir þó auðvitað sé starfið enn í þróun og einhverjir hnökrar enn til staðar ég held að við sem fylgdust með þessari sameiningu ásamt þeim sem stýra rekstrinum og starfa við heilbrigðisstofnun suðurlands hafi talið að þannig yrði gengið frá málum að ef um uppsafnaðan rekstrarhalla væri að ræða við sameininguna þá yrði hann leiðréttur og stofnunin hæfi ekki starfsemi með halla upp á tíu milljónir króna sú varð þó raunin og hefur heilbrigðisstofnun suðurlands þurft að glíma við hallarekstur vegna þessa frá upphafi sameining heilsugæslunnar á suðurlandi mun örugglega skila sér í hagræðingu þegar til lengri tíma er litið en hún kostar einnig sitt þó sumar þeirra heilsugæslustöðva sem sameinaðar voru væru reknar réttu megin við núllið var það ekki svo með allar í heildina var um hallarekstur að ræða sem nam um tugum milljóna króna því spyr ég hæstvirtan ráðherra hefur verið leiðréttur sá rekstrarhalli sem var til staðar þegar heilsugæslustöðvar á suðurlandi voru sameinaðar í heilbrigðisstofnun suðurlands hve mikill var